Chciałem bardzo podziękować za możliwość postawienia pytania.

Zadaję sobie natomiast pytanie i to pytanie chciałem postawić pani minister Malmström czy wśród różnych działań, jakie są planowane przez Unię, nie byłoby pożądane, żebyśmy położyli większy nacisk na pomoc Tadżykistanowi w szkoleniu ludzi, którzy odpowiadają za zabezpieczenie granicy z Afganistanem?